virðulegur forseti ég vil líka lýsa ánægju minni og okkar í bjartri framtíð með framgöngu hæstvirts forseta hér í dag í þessu máli þetta er farsæl niðurstaða við byrjum þá umræðu um mjög umdeilda tillögu hæstvirts utanríkisráðherra hér í dag og væntanlega myndast þá á henni mælendaskrá og umræðunni verður þá frestað þangað til síðar ég vil lýsa eindregnum vilja okkar þingmanna bjartrar framtíðar til að nýta þá nefndavikuna til þess að reyna að komast að efnislegri sátt niðurstöðu um það í hvaða farveg við setjum e s b málin í framhaldinu það held ég að væri til mikils að vinna að reyna að ná slíkri sátt og ég held að það sé vel hægt miðað við þær forsendur sem ég sé fyrir henni